Es gibt die verschiedenen Programme, sie wurden erwähnt. Eine EP Studie über die Auswirkungen der Effektivität von Strukturfonds und anderer Maßnahmen, die auf regionale KMU abzielen, hat aber offensichtlich die Schwächen aufgedeckt keine Unterscheidung zwischen verschiedenen Typen der kleinen und mittleren Unternehmen denken wir an die Mikrounternehmen, denken wir aber auch an die Selbständigen, hohe bürokratische Hürden bei der Antragstellung für die Mittel sowie die Berichts und Prüfungspflichten, Erfordernis der Vorfinanzierung von Projekten, fehlende Harmonisierung der Regeln und Verfahren über verschiedene Förderprogramme hinweg. Dies bringt mich dazu, an die Kommission ein paar Bitten zu äußern Wir sollten es schaffen, eine Vereinfachung des Zugangs zu Finanzmitteln aus den Strukturfonds zu erreichen. Wir brauchen einen verbesserten Zugang zu JEREMIE.

Wir brauchen eine Lockerung der Anforderung zur Vorfinanzierung von Projekten. Wir brauchen eine zielgerechtere Gestaltung der Finanzmittel im Hinblick auf die unterschiedlichen Typen der KMU, eine Verringerung der Anforderung zur Kofinanzierung, eine Schließung der Finanzierungslücke zwischen den einzelnen Abschreibungszyklen. Wir bräuchten mehr Unterstützung bei der Hilfe zur Selbsthilfe für KMU bezüglich der Finanzierung. Hier könnten die Kammern einen Beitrag leisten. Wir müssen die KMU auch die Eigenkapitalmittel stärken das ist die Voraussetzung, dass sie überhaupt bei den Banken Geld bekommen können. Und da, Herr Kommissar, ist es natürlich auch ganz wichtig, dass Basel III so umgesetzt wird, dass es nicht die Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen behindert, sondern die Möglichkeiten schafft, möglichst reibungslos und möglichst zu günstigen Konditionen an Kredite zu kommen.